Der erste ist Was unterscheidet die USA und den Iran?

Der Iran ist ein totalitäres Regime, das sich immer und immer wieder Menschenrechtsverletzungen schuldig macht. Ich bin daher überrascht darüber, dass das auch in diesem Haus von den linken und rechten Populisten gleichgesetzt wird. Der Iran ist aber auch ein Völkerrechtssubjekt, mit dem wir einen Vertrag haben, den Atom Deal.

Wir müssen darauf achten, dass die Europäische Union das macht, was der österreichische Außenminister, Alexander Schallenberg, vorgeschlagen hat, nämlich eine Pendeldiplomatie zwischen den USA und dem Iran zu ermöglichen, denn Sprechen ist besser als Schießen. Und Wien bietet sich als Ort für Verhandlungen an. Herr Außenkommissar Borrell, ziehen Sie das in Betracht und stärken Sie die Europäische Union in ihrer Wirksamkeit in dieser Frage für unsere Sicherheit!